þrátt fyrir ákvæði fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa um lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundurinn geti staðið lengur í dag það er þar til umræðum um dagskrármálin er lokið